Nous demeurons engagés pour la sécurité, la prospérité et le succès de ce continent.

Ils veulent simplement retrouver le droit de décider eux mêmes de leurs propres lois. Je souhaite vivement qu'au moment où le Royaume Uni tisse des liens avec des continents plus lointains, nous restions engagés aux côtés de nos partenaires européens dans leur succès économique, vital pour le nôtre. Vous allez perdre un mauvais locataire, et gagner un bon voisin.